Pactul Ribbentrop Molotov este unul din cele mai ticăloase acte politice din ultimele secole care au avut efecte pe teritoriul Europei.

Vă pot spune că astăzi România trăiește încă după voința lui Hitler și Stalin. Poporul român a fost împărțit în două o parte în România și altă parte în Republica Moldova. Vă mai pot spune că urmările Pactului Ribbentrop Molotov au fost sferele de influență, care pentru țările din estul Europei au însemnat instaurarea comunismului. Aceste lucruri trebuie să ni le amintim și să înțelegem că Uniunea Europeană este răspunsul de astăzi care garantează democrație pentru toată Europa la ticăloșia Pactului Ribbentrop Molotov.